Mindig gondoljunk arra, hogy az elmúlt időszakban végrehajtott liberális intézkedéseknek milyen súlyos következményei voltak. Tanuljunk ezekből a példákból, ne kövessük el újra ezeket a hibákat. A mezőgazdaság jelentősége a következő időszakban jelentős mértékben növekedni fog, hiszen egyre több ember éhezik a Földön. Ami az egyszerűsítéseket illeti, sajnos a gazdák azt tapasztalják, valahányszor egyszerűsítésről beszélnek, valójában ez nem következik be, egyre bonyolultabb és bonyolultabb rendszereknek kell megfelelniük. Új állatjóléti intézkedéseket vezetnek be egymás után. Ezek mind növelik a költségeket, amikkel a versenytársaiknak nem kell szembesülniük és minden egyes új állatjóléti intézkedésnek egyre nagyobb energiafelhasználás a következménye és egyre több CO2 kibocsátás.